Domnule președinte, doresc să mă adresez Înaltului Comisar, în calitate de membru al Subcomisiei pentru drepturile omului din Parlamentul nostru. Domnule Înalt Comisar, au murit minori, au murit tineri, studenți, profesori, cetățeni iranieni care nu au mai avut altă soluție prin care să își exprime nemulțumirea, decât prin protest. Uniunea Europeană, diplomația noastră nu mai poate aborda o cale a prudenței. Avem nevoie de acțiune fermă și hotărâtă prin care să condamnăm ceea ce se întâmplă acum în Iran. Nu putem, de dragul Acordului nuclear, să tolerăm ceea ce se întâmplă acolo. Iranul este un focar de instabilitate pentru întreaga regiune. Dacă ne uităm la Siria, dacă ne uităm la Yemen, dacă ne uităm la Liban, peste tot vedem Iranul. Avem nevoie de o acțiune hotărâtă, asta vrem de la Comisia noastră.